V dôsledku extrémnych podmienok a odľahlosti dochádza k vyľudňovaniu horských oblastí a k znižovaniu kvality života. Som presvedčená, že aj vďaka politike súdržnosti sa v horských oblastiach podarí zastaviť migráciu obyvateľstva, zlepšiť zamestnanosť, a tým aj kvalitu života. Aj keď medzi horskými regiónmi existujú veľké rozdiely, verím, že Európska únia a jej členské štáty budú v záujme prekonania súčasných problémov pomáhať horským oblastiam vo všetkých aspektoch politík EÚ vrátane politiky súdržnosti.